Vážim si úsilie Európskej rady pripraviť a schváliť v spolupráci s Európskym parlamentom smernicu o jednotnom postupe vybavovania žiadostí a jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre príslušníkov z tretích krajín a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte. Najmä úsilie o definovanie spoločného súboru práv pracovníkov z tretích krajín nám, myslím si, pripomenie, že naši európski občania, ako aj zamestnanci, či pracovníci v inej členskej krajine nie vždy môžu počítať s rovnakým súborom práv. Veď naši priatelia z Rumunska či Bulharska prácu v niektorých členských štátoch Únie legálnym spôsobom ani nedostanú a skúsenosti brigádnikov vykonávajúcich poľnohospodárske sezónne práce v južných členských štátoch často hovoria o katastrofálnych pracovných podmienkach. Možno by sme teda v tejto súvislosti nemali hovoriť len o pracovných právach pracovníkov z tretích krajín, ale radšej o pracovných právach Európskej únie všeobecne, rovnakých pre všetkých pracujúcich.